Deuxième problématique les dérives d'un égalitarisme qui tend à imposer sans nuance un droit opposable dans tous les domaines droit au logement, à l'éducation et aux médicaments. Il met à la charge de la collectivité une quantité considérable de médicaments pas toujours adaptés pour le plus grand profit d'une industrie pharmaceutique qui pratique l'omerta à outrance. Qui trop embrasse, mal étreint il importe de tourner le dos à un système absurde à force d'être rentable et injuste à force d'être égalitariste.